Mulțumesc, domnule președinte, Moldova este un stat european. Este foarte importantă din punct de vedere geopolitic și se vede acest lucru din eforturile Federației Ruse de a și impune acolo punctul de vedere. În ultima vreme, guvernele Moldovei au făcut eforturi pentru a se apropia de Uniune.

Trebuie să continuăm implementarea Acordului, trebuie să continuăm în același timp și monitorizarea. Legea electorală trebuie să fie în concordanță cu realitățile sociale din Moldova. Este adevărat că există riscuri importante când se acordă un ajutor financiar unui stat care are probleme cu sistemul juridic, judiciar, cu corupția, în general cu statul de drept.

Eu cred că acest ajutor trebuie acordat, însă trebuie monitorizată foarte atent utilizarea lui.